pour favoriser la liberté d'expression, pour offrir un socle minimum d'éducation à la jeunesse, pour refuser la discrimination, les discriminations ethniques. Mais ce que je retiens de plus marquant, c'est l'incroyable actualité de la situation de ce pays. Il fait le pont entre les tumultes guerriers d'hier et les troubles d'aujourd'hui. Les Balkans ont été le théâtre de la folie meurtrière des Européens par le passé et l'Union européenne doit aujourd'hui, me semble t il, apporter son concours à ce que j'appelle la débalkanisation de ces territoires, en accueillant avec bienveillance les demandes d'adhésion des pays de l'ex Yougoslavie.